În acest moment, prioritatea pentru Orientul Mijlociu trebuie să fie salvarea procesului de pace. Negocierile sunt singura cale prin care se poate ajunge la o pace durabilă. De aceea, este esențial ca ele să fie reluate cât mai rapid. Cu siguranță că liderii celor două părți vor ține cont de aceste lucruri și vor evita o agravare a tensiunilor, care ar putea pune în pericol toate acordurile obținute până în prezent. La rândul său, comunitatea internațională trebuie să se implice în medierea situației.

Domnule comisar, ne puteți spune, totuși, dacă în acest moment există contacte și negocieri directe între cele două părți? Ieri s au împlinit 18 ani de la semnarea acordurilor de la Oslo.